Herr Präsident! Klimaschutzpolitik ist auch Wirtschafts und Industriepolitik, sie ist auch Entwicklungs und Beschäftigungspolitik, sie ist Investitionspolitik. Ich sehe, dass die Debatte hier total blockiert ist.

Wir schauen nach hinten, wo diese erneuerbare Energie ineffizient und teuer war, und schauen nicht nach vorne in das Jahr 2030, wo wir wirklich Kostensenkungen auf allen Ebenen haben und diese Erfolge viel billiger und viel besser bekommen können. Deshalb müssen wir nach vorne schauen, nicht nach hinten. Europa war einmal Vorreiter und ich fürchte, wir geben diese Rolle auf. Mit dem Vorschlag der Kommission sind wir kein Vorreiter mehr. Ich frage auch die Kommission Wie wollen Sie denn ein Erneuerbare Ziel nur auf europäischer Ebene umsetzen? Sie haben doch gar keine Kontrolle, sie haben gar keine Governance Struktur, um das wirklich durchzusetzen. Und das Parlament wird außen vor sein. Wir haben nicht mehr co decision sondern wir haben soft law Also ich ermuntere uns, dass wir doch noch einmal ehrgeiziger werden und die Chancen für Europa sehen und nicht die Chancen verpassen!